Cele 23 de milioane de IMM uri reprezintă un factor determinant pentru stimularea competitivității, a inovației, a creșterii economice și pentru crearea de locuri de muncă. Acestea însă întâmpină numeroase dificultăți în accesarea de finanțare, ele trebuind să respecte criterii și mai stricte în contextul de criză.

Uniunea trebuie, prin urmare, să urmărească simplificarea procedurilor administrative, promovarea unor mecanisme alternative de finanțare, solidificarea sistemelor bancare la nivel local, suplimentarea instrumentelor europene dedicate IMM urilor și încurajarea parteneriatului între bănci, asociații de afaceri și camere de comerț. Structura companiilor mici și mijlocii variază în funcție de viteza de dezvoltare, de nivelul de tehnologie sau de sectorul de activitate.

În fine, nu putem uita responsabilitatea socială pe care o poartă acest tip de întreprindere. De aceea, trebuie garantat accesul la securitate socială și la un nivel adecvat de siguranță la locul de muncă pentru toți lucrătorii întreprinderilor mici și mijlocii.